umræðan fer fram samkvæmt ákvæðum þingskapa um skýrslur andsvör verða leyfð frá upphafi umræðunnar en þó þannig að í fyrstu umferð verður aðeins talsmönnum þingflokkanna og forsætisráðherra heimilt að veita andsvör